Tehnologiile informației și comunicațiilor aplicate în domeniul sănătății și al sistemelor de asistență medicală pot spori eficiența acestora, îmbunătăți calitatea vieții și debloca potențialul existent în materie de inovare pe piețele serviciilor medicale. Pentru dezvoltarea sistemelor de e Sănătate este necesară promovarea unor standarde europene, pentru ca sistemele să fie interoperabile, cu scopul de a garanta eficacitatea lor la nivel european. Este important să se ia măsuri pentru a remedia decalajul digital dintre diversele regiuni ale statelor membre și pentru a asigura că accesul la serviciile de e Sănătate și utilizarea lor nu creează inegalități sociale sau teritoriale, astfel încât toți cetățenii Uniunii să beneficieze de aceste servicii.

Solicităm Comisiei și statelor membre să acorde o atenție deosebită competențelor digitale și formării tehnice a femeilor și, în special, a femeilor în vârstă, pentru a se asigura că instrumentele de e Sănătate, în special telemedicina, sunt cu adevărat eficiente și accesibile pentru întreaga populație.